Ich bin als Präsident dieses Hauses verpflichtet, die Rechtsnormen einzuhalten. Der OLAF Überwachungsausschuss in Form seines Vorsitzenden, Herrn Denolf hatte mir einen Bericht dieses Überwachungsausschusses zugeschickt mit der ausdrücklichen Bitte, diesen Bericht zu behandeln wie den OLAF Untersuchungsbericht, nämlich geheim. Dazu bin ich im Rahmen einer interinstitutionellen Vereinbarung mit der Kommission verpflichtet gewesen.

Sie können das politisch anders bewerten. Sie können mein Verhalten als rechtswidrig vor dem EuGH anklagen, das ist völlig klar. Aber Sie können nicht erwarten, dass es einer politischen Bewertung hier im Hause unterworfen wird.

Wir kommen nun zum Arbeitsplan.